In de eerste plaats, als er geen nieuw geld is moeten we gewoon herprioriteren binnen de budgetten.

Vervolgens zijn daarmee achtergestelde leningen aan het bedrijfsleven en de universiteiten verstrekt, waarmee je op dit moment van de crisis een geweldige schwung geeft aan investeringen in de komende jaren.